Seither ist viel passiert.

Auf unserem Gebiet ist aber wenig geschehen. Deshalb ist die Initiative der Kommission zu begrüßen. Es sollte aber nicht bei Ankündigungen und Schönrednerei bleiben. Damit dies nicht passiert, brauchen wir mehr Mittel deutlich mehr Mittel und rasch und wir sollten auch die europäischen Wettbewerbsvorteile deutlich machen. Dazu gehört das hohe Datenschutzniveau auf diesem Kontinent.